hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtur iðnaðarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum á orkusviði frumvarpið sjálft nær í rauninni til þriggja þátta sem sumir hverjir hafa orðið að umræðuefni í fyrri frumvörpum í orkunotkunar í dag í fyrsta lagi er um að ræða flutning á eignarhaldi eða eignarhlut

ástæðan er eins og hefur verið rakið fyrr í dag að það er talin skynsamlegri og eðlilegri stjórnsýsla að eignarhaldið sé í einu ráðuneyti en hin faglega og daglega stjórnsýsla sé í fagráðuneyti og það er hugsunin á bak við þann þátt frumvarpsins í öðru lagi er lagt til samkvæmt frumvarpinu að allur eignarhlutur ríkisins í rarik og orkubúi vestfjarða h f verði færður inn í landsvirkjun og í þriðja lagi er kveðið á um ákveðnar skattaréttarlegar skyldur gagnvart rarik þar sem er verið að skerpa á þessum skattalegu skyldum þessar skattalegu skyldur sem þar er um að ræða eru skyldur sem talið var að fylgdu rarik þegar því var breytt yfir í hlutafélag en samkvæmt umsögn ríkisskattstjóra eru einhverjar efasemdir um að núverandi ákvæði haldi og þess vegna er einfaldlega verið að skerpa á þessum skattalegu skyldum rarik eftir mjög ítarlega umfjöllun í v iðnaðarnefnd þar sem þar komu margir gestir og skriflegar umsagnir eins og rekja má á þingskjali fimm hundruð áttatíu og sex þá varð það niðurstaða nefndarinnar að gera breytingar ef til vill nokkuð róttækar breytingar á þessu frumvarpi það kom fram meðal annars hjá fulltrúum samkeppniseftirlitsins að frumvarpið að óbreyttu gæti skekkt samkeppnisstöðu og var þar átt við ef rarik og orkubú vestfjarða yrðu lögð inn í landsvirkjun nefndin í samráði við ráðuneytið velti upp möguleikum um að leysa þennan þátt

við nánari athugun varð það niðurstaða nefndarmanna að láta þennan þátt bíða skoða hann nánar enda eru meðal annars kærumál í gangi hjá samkeppnisstofnun sem snerta einmitt þennan nýja orkumarkað sem er verið að þróa og er í rauninni í fæðingu og ekki síst á þeim grundvelli varð það niðurstaða nefndarmanna að láta þennan þátt bíða og gerir þess vegna breytingartillögu sem er kynnt á þingskjali fimm hundruð áttatíu og sjö það þýðir því hæstvirtur forseti að eins og nefndarálitið kemur frá nefndinni með breytingartillögum þá er mælt með því að þessi tilflutningur á eignarhaldi frá iðnaðarráðuneyti yfir í fjármálaráðuneyti verði samþykktur jafnframt er mælt með þessum skattalegu skerpingar gagnvart rarik að það verði samþykkt en við gerum þá breytingartillögu sem sé að samruni orkubúsins og rarik sem sagt verði látinn liggja ef þannig má að orði kveða og þar með er í rauninni allt óbreytt frá orkubúi vestfjarða og rarik að öðru leyti en því að eignarhaldið

áheyrnarfulltrúi sem er samþykkur áliti þessu en þó með fyrirvara